ástandið á íslandi í dag en ekki stjórnarandstöðuna við höfum glímt við mikla erfiðleika nú í tvö ár og við gerum enn þeir erfiðleikar okkar eru ekki bara efnahagslegir þeir eru líka félagslegir þeir eru hugarfarslegir við urðum fyrir miklu áfalli sem þjóð þeir erfiðleikar eru vissulega líka pólitískir hinar pólitísku haustlægðir hafa komið hart niður á íslandi að undanförnu stjórnmálin og stjórnmálalífið er laskað eins og margar aðrar stoðir samfélagsins það gildir um stjórnsýslu og eftirlitsstofnanir það gildir um fjölmiðla og fræðasamfélag það gildir um hagsmunasamtök lífeyrissjóði og fleiri og fleiri það þurfa allir á íslandi að líta í eigin barm þó vissulega hafi ýmislegt áunnist á þessum tveimur árum og því verður ekki á móti mælt hvarflar heldur ekki að neinum að draga dul á það sem ekki hefur gengið eins og við öll hefðum viljað sumt gengur hægar en ásættanlegt er og við vitum það er að framundan er löng og erfið glíma við að vinna okkur út úr erfiðleikunum að ná tökum á ríkisfjármálunum og gera þau sjálfbær að glíma við stóraukið atvinnuleysi sem hér skall á í kjölfar hrunsins að vinna úr skuldavanda heimila og fyrirtækja almennt að endurreisa hér traustan efnahag og skapa skilyrði til uppbyggingar á nýjan leik fjárlagafrumvarpið sem hér liggur á borðum þingmanna er ekki gleðiboðskapur það má með annað kalla hin eiginlegu hrunfjárlög af hverju vegna þess að í því birtist með sársaukafullum hætti hvernig kreppan er að koma fram af fullum þunga í hinum opinbera boðskap það boðar áframhaldandi erfiðar aðgerðir ofan í þær sem á undan eru gengnar þá er komið nær beinunum og þanþolinu hvort sem er á tekna eða gjaldahlið hvað er í húfi hvað er í húfi það sem er í húfi er að stöðva hallarekstur og áframhaldandi skuldasöfnun nægjanlega fljótt til að koma í veg fyrir það að vaxtakostnaður og auknar skuldir taki til sín sífellt stærri hluta kökunnar og skerði þar með möguleika ríkisins til að veita þjónustu og standa undir sínum verkefnum fjárfesta í innviðum samfélagsins og svo framvegis það verður engin velferð á íslandi til frambúðar ef ríkissjóður fer á hausinn það verður engin velferð ef vaxtakostnaður af stórauknum skuldum tekur til sín stærra og stæra hlutfall ríkisútgjaldanna ár af ári nú þegar fara fimmtán prósent af öllum tekjum ríkisins í það eitt að greiða vexti

við notum þær krónur ekki í annað ekki til þess að borga skóla ekki til þess að veita heilbrigðisþjónustu ekki til þess að greiða bætur í tryggingakerfin erum við sátt við að eiga þetta hlutfall upp í tuttugu prósent eða tuttugu og fimm prósent sjáum við það fyrir okkur að það sé ásættanlegt innan fárra ára fari fjórða hver króna í vexti nei og ávísun á hvað er þá sú niðurstaða okkar ekkert annað en það að við verðum að takast á vi þetta verkefni af ábyrgum hætti menn segja að þjóðhagsforsendur séu óvissar og gagnrýna meðal annars nýtt nýframkomið fjárlagafrumvarp vegna þess já auðvitað eru þær óvissar og hvernig gætu þær annað verið við þessar aðstæður þær eru óvissar alls staðar þar sem menn eru að glíma við þær miklu breytingar þær miklu hamfarir sem hér hafa orðið við munum að sjálfsögðu meta eftir bestu föngum þær upplýsingar sem haustmánuðirnir skila sér sem og það sem fram kemur í nýrri þjóðhagsspá í nóvember og það verður ekki vandamál leggist okkur eitthvað til og þar verði svigrúm að finna hvar má bera niður til þess að draga úr og milda aðgerðir en við getum heldur ekki tekið út fyrir fram í þeim efnum verkefnið er eins og það er og þó blikur séu á lofti er það líka þannig að sum teikn eru jákvæð önnur neikvæð eins og gengur að sjálfsögðu mun hin almenna framvinda skipta þarna sköpum það er órói í samfélaginu eins og við heyrum glöggt hér réttlát gremja og reiði er útbreitt vegna alls þess sem gerst hefur á íslandi margir eiga um sárt að binda við skulum sýna því skilning og skilaboðin sem berast til okkar héðan utan af austurvelli þau fara ekki á milli mála fjöldi fólks er ósáttur og sár fólki finnst allt hægt ganga að greiða úr ýmsum vandamálum ekki síst skuldavandaheimilanna og þar er rétt að margt hefur reynst tafsamt og torsóttara en menn vonuðu í þeim efnum með fordæmisgefandi dómum um svokölluð gjaldeyris eða myntkörfulán eru þó loksins þau mál að skýrast þar stefnir í niðurstöðu sem mun laga umtalsvert stöðu tugþúsunda sem eiga í miklum vanda vegna gengislækkunar krónunnar höfuðstóll bíla og húsnæðislána verður nú færður iður og óvissunni eytt á næstu vikum og allra næstu mánuðum um þann þátt mála við settum á fót bankakerfi á grunni sem hrundi ekki síst til þess að vinna úr skuldavandheimila og fyrirtækja og taka þátt í endurreisninni þar hefur gengið allt hægt bankar og önnur fjármálafyrirtæki sem nutu opinberrar aðstoðar voru sett af stað með sterka fjármögnun til þess meðal annars og ekki síst að geta sinnt sínu hlutverki í þessum efnum lagt sitt af mörkum til endurreisnar íslands ég segi það alveg skýrt stjórnvöld ætlast til þess að þessi mál skuldaúrvinnslumál verði sett í algeran forgang við eigum að sameinast um það nú stjórnvöld bæði stjórn og stjórnarandstaða bankar og fjármálafyrirtæki aðilar vinnumarkaðarins lífeyrissjóðir íbúðalánasjóður aðilar af því tagi samtök eins og hagsmunasamtök heimilanna að stilla saman strengi og sameina kraftana við eigum að skoða allar raunhæfar og færar leiðir sem mögulegar eru til að aðstoða heimilin tillögur hagsmunasamtaka heimilanna eru á margan hátt athyglisverðar í þeim efnum og það er rétt og skylt að setjast yfir þær þó svo að við kunnum að hafa efasemdir mörg hver um hvort þær séu raunhæfar eða viðráðanlegar eins og þær snúa til dæmis að skuldsettum ríkissjóði en setjumst þá yfir það og skoðum það ég vil taka það fram vegna fjölmiðlaumfjöllunar sem verið hefur í dag um að íslensk stjórnvöld hafi afsalað sér öllum rétti eða jafnvel beðið um að afsala sér öllum rétti til þess að aðhafast frekar í skuldavanda heimilanna það er einfaldlega fjarstæða það er rangtúlkun á því sem stendur í samstarfsyfirlýsingunni og það hefur ekkert slíkt afsal eða framsal farið fram enda ekki hægt valdið til þess liggur hér í þessari stofnun ef við kjósum að setja lög um eitthvað sem að því snýr hitt er rétt að þar er tekið fram að það séu ekki fyrirhugaðar flatar skuldaniðurfærslur enda hefur það verið mat manna fram að þessu að slíkar ráðstafanir ætti eitthvað að muna um þær yrðu fljótt óviðráðanlega dýrar og ekki skilvirkar til að ná til þeirra hópa sem í mestum vanda eru ég vil segja um skuldavanda fyrirtækjanna að það er sannfæring mín að eitt af því mikilvægasta sem nú þarf að gera til að koma hjólunum af stað það er að vinna það verk ef við ætlum að tryggja viðsnúning í hagkerfinu verður að koma fyrirtækjunum betur í gang þau eru enn þá allt mörg lömuð vegna þess að ekki hefur verið greitt úr efnahag þeirra jafnvel þó um lífvænleg rekstrarfélög sé að ræða fyrir utan óleyst icesave mál er það að mínu mati þetta sem stendur mest í vegi fyrir því að bati og viðsnúningur hefjist í hagkerfinu þegar við sjáum hversu mikið vextir hafa lækkað og þegar við höfum í huga þá staðreynd að nú er hagstætt að ráðast í framkvæmdir og fjárfestingar er það þetta sem er mesti þrándur í götu þess að hjólin komist af stað bankar og fjármálafyrirtæki verða að fara í þetta verkefni þó það sé vandasamt og þó engar einfaldar og gallalausar leiðir séu til þegar þarf að takast á við það að meta hvað á að gera í hverju og einu tilviki á að setja fyrirtæki í þrot eða fella niður skuldir þeirra á að gera það með núverandi eigendum eða láta það í hendur einhverra annarra allt eru þetta matsatriði og allt orkar tvímælis þá gert er en gagnrýni sem bankar hafa fengið sumpart ómaklega fyrir að vinna úr þessum málum hún má ekki verða til þess að verkið sé ekki unnið því það er eitt það mikilvægasta fyrir ísland í dag að þetta sé gert og sett í forgang og klárað á næstu mánuðum að vinna úr skuldum heimila og atvinnulífs lífeyrissjóðirnir okkar þeir verða að taka á með okkur þeir þurfa að ráðast með stjórnvöldum í þær mannaflsfreku framkvæmdir sem eru í undirbúningi og leggja í það fjármuni á ásættanlegum kjörum það mun reynast þeim sjálfum besta fjárfestingin sem þeir geta lagt fé sitt í um þessar mundir að aðstoða við uppbyggingu íslensks efnahagslífs atvinnuástandið verður glíma að vera í forgrunni þar er það verst á suðurnesjum ég vil segja þar eiga ríkisvaldið og heimamenn að taka höndum saman hættum þessu tilgangslausa hnútukasti og þessum umkenningaleik það hefur ekkert upp á sig setjumst yfir þetta saman forsvarsmenn suðurnesja og stjórnvöld og reynum að gera það við getum í þessum efnum hættan á langtímaatvinnuleysi og atvinnuleysi meðal ungs fólks er sennilega ein mesta meinsemd sem að okkur staðar ríki og sveitarfélög þurfa að setjast saman yfir það hvað er hægt að gera til að sporna við hættunni á alvarlegri og vaxandi fátækt og aðstoða þá sem lakast eru settir er til dæmis hægt að hugsa sér að ríki og sveitarfélög sameiginlega tryggi einhvers konar afkomu þeirra sem rétt til atvinnuleysisbóta húsnæðismálin þar sem mikið af húsnæði er að lenda í eigu sjóða og banka að setja það húsnæði aftur út á markað í formi leigu búseturéttar eða kaupleigu og svo framvegis og svo framvegis árið tvö þúsund og ellefu verður erfitt þó kannski síst undirbúningurinn undir það bæði afgreiðsla fjárlaga og fjárhagsáætlanagerð sveitarfélaga fer nú fram við óvenju erfiðar aðstæður en það verk þarf að vinna og koma því í höfn rétt eins og önnur það sem leggst með okkur er að við erum ríkt þróað og vel uppbyggt samfélag skuldir margra sveitarfélaga eru jafn miklar og raun ber vitni vegna þess að þau hafa fjárfest af metnaði í góðum skólamannvirkjum íþrótta og tómstundamannvirkjum og svo framvegis við eigum baráttu fyrir höndum að endurreisa okkar efnahagsstyrk og fyrri lífskjör en það getur það enginn nema við sjálf saman sem þjóð við verðum að vinna okkur út úr þessum erfiðleikum byggja brýr á milli okkar byggja traust og tiltrú í samfélaginu á nýjan leik ábyrgðin snýr ekki bara að okkur sjálfum í núinu hún snýr að börnunum okkar barnabörnum okkar og framtíðinni því liðna fáum við ekki breytt hversu mikið sem við vildum en það er okkar hlutverk að reyna að hafa góð áhrif á framtíðina það fær mig enginn mannlegur máttur til þess að trúa öðru en því að ísland muni vinna sig út úr sínum erfiðleikum hefði ég ekki þá trú stæði ég ekki hér þá gæti ég það ekki við munum hafa okkur í gegnum þennan vetur rétt eins og þá ellefu hundruð fimmtíu sem við höfum lifað af sem þjóð í þessu landi þá mun aftur vora og þá mun aftur fara að ganga betur öll él birtir upp um síðir það sem við skulum gera góðir landsmenn er að hlúa að voninni í brjóstum okkar hlúa að trúnni á framtíðina því ef við missum þetta missum við allt næstum